Van egy álmom! Ez pedig az, hogy a magyar kormány, a magyar állam mindaddig megakadályozza Szerbia európai uniós csatlakozását, amíg az elszakított magyar területeken élő testvéreink jogai és autonómiája teljes körűen nem kerül biztosításra. Ahogy ezt tennünk kellett volna a román csatlakozás esetében is. A másik álmom amennyiben az első nem valósulna meg hogy ezekben a szerb csatlakozási folyamatról szóló jelentésekben végre a magyar nemzeti közösség nevét is olvashassuk. Annak érdekében, hogy Füle csatlakozási biztos úr ennek fontosságát megérezze és hogy adatokat is kapjon hozzá szeretnék a felszólalásom után átnyújtani egy nagyon jól dokumentált könyvet, Bozóki Antalnak a Nemzeti Jogvédő Szolgálat együttműködő ügyvédjének, emberi jogi jogásznak a könyvét, amelyben részletesen szó van az etnikai arányok megváltoztatásáról, a magyarverésekről, a temerini fiúk ügyeiről, az épületrongálásokról és arról a 15 pontos követeléssorról, amelyet a magyar pártok, civil szervezetek és jogvédők követelnek a csatlakozással összefüggésben a szerb államtól. Kérem Füle csatlakozási biztos urat, hogy hallgassa meg az ő szavukat, teremtsen lehetőséget arra, hogy kifejtsék a követeléseiket és álláspontjukat, és tegye meg, hogy ezt a könyvet amelynek ugyan csak egy része van angolul, jelentős része magyarul megismeri. Benne található a jogsértések